Wat het feit betreft dat hier niemand aanwezig is, kan ik kort zijn. Bij u mag dat misschien anders zijn, maar wij in Nederland en ik denk in meerdere Europese landen hebben gewoon een vijfdaagse werkweek. Dus ook de donderdagmiddag en ook de vrijdag is voor ons een werkdag.

Die hebben gewoon een extra vrije dag! En dat wéét u, alleen u kijkt weg en ik benoem het.